Panie Przewodniczący! W dzisiejszym sprawozdaniu określającym wolność mediów w Unii, w punkcie 31, Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską do sprawdzenia, czy państwa członkowskie przyznają licencje na nadawanie na podstawie obiektywnych, przejrzystych, niedyskryminujących i proporcjonalnych kryteriów. Sądzę, że w pierwszym rzędzie Komisja Europejska powinna zająć się dyskryminacyjnymi praktykami ograniczającymi wolność mediów katolickich w Polsce.

Liczymy na Panią Komisarz! Także w ubiegłym roku odbyło się specjalne wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim dotyczące dyskryminacyjnych praktyk wobec katolickich mediów w Polsce. Obywatele polscy, a zarazem obywatele Unii Europejskiej, w obronie katolickiej Telewizji Trwam zebrali 2,5 miliona podpisów.